ekki á að það væri allt í einu komið að þessu máli á dagskránni en gott og vel það er ágætt ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund með síðari breytingum og fjallar um sameiginlegan lista fyrir reykjavíkurkjördæmin tvö hér er verið að leggja til að lögfest verði heimild fyrir stjórnmálasamtök til að bjóða fram einn framboðslista sameiginlega fyrir bæði kjördæmin í reykjavík en í sjöttu grein núverandi laga er reykjavík skipt í tvö kjördæmi reykjavíkurkjördæmi suður og reykjavíkurkjördæmi norður allt frá því að gildandi kjördæmaskipting tók gildi hefur skipting reykjavíkur í tvö kjördæmi sætt gagnrýni fyrir ýmissa hluta sakir þau sjónarmið lágu til grundvallar skiptingunni á sínum tíma að þingmannatala allra kjördæma yrði svipuð en þetta var meginröksemdin fyrir þessari skiptingu í athugasemdum við umrædda grein í því frumvarpi er varð að gildandi lögum um kosningar til alþingis segir meðal annars með leyfi forseta þ tvö hundruð tuttugu og níu með þessu móti verða kjördæmin svipuð að stærð miðað við fjölda kjósenda í hverju þeirra það gerir að verkum að heildarfjöldi þingsæta í

staðan þegar þessi breyting var gerð á kosningalögunum að sex kjördæmi voru þann skipuð að í þremur kjördæmum voru tíu þingmenn í hverju þeirra og í þremur kjördæmum voru ellefu þingmenn það voru sem sagt tíu þingmenn í landsbyggðarkjördæmunum þremur og ellefu þingmenn í kjördæmum þremur á höfuðborgarsæðinu staðan hefur breyst frá í að þessi breyting var gerð í það að nú eru þrettán þingmenn í suðvesturkjördæmi sem er fjölmennasta kjördæmið en átta þingmenn í norðvesturkjördæmi en tíu og ellefu þingmenn í hinum kjördæmunum fjórum munurinn sem var eitt þingsæti á milli landsbyggðarkjördæma annars vegar og kjördæmanna á höfuðborgarsvæðinu hins vegar er nú orðinn fimmfaldur það er fimm þingsæta munur er á milli þeirra kjördæma sem hafa fæsta og flesta þingmenn röksemdin um að fjöldi þingsæta í kjördæmum skyldi vera sem jafnastur á því augljóslega ekki við lengur engin efnisleg rök standa lengur til þess að reykjavík eitt sveitarfélaga landsins sé skipt milli tveggja kjördæma af því leiðir að það væri ef til vill eðlilegast að leggja til að kjördæmin tvö í reykjavík yrðu sameinuð

í þeirri grein stjórnarskrárinnar segir með leyfi forseta á alþingi eiga sæti sextíu og þrjú þjóðkjörnir þingmenn kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til fjögurra ára kjördæmi skulu vera fæst sex en flest sjö mörk þeirra skulu ákveðin í lögum en þó er heimilt að fela landskjörstjórn að ákveða kjördæmamörk í reykjavík og nágrenni sem sagt stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að kjördæmin séu fæst sex þar af leiðandi er ekki hægt að sex að óbreyttri storanrskrá skipting reykjavíkur í tvö kjördæmi hefur einnig verið gagnrýnd fyrir þá sök að hún eigi sér ekki stoð í vitund borgarbúa heldur sé hún til málamynda enginn borgarbúi vísar til sjálfs sín sem íbúa í reykjavíkurkjördæmi norður eða reykjavíkurkjördæmi suður stjórnmálasamtök sem bjóða fram í þingkosningum í reykjavík viðhafa flest hver sameiginlegt val til dæmis prófkjör eða forval fyrir bæði kjördæmin og kosningabaráttan í reykjavík er iðulega sameiginleg fyrir bæði kjördæmin frambjóðendur sinna kosningastarfi í báðum kjördæmum jafnt óháð því í hvoru kjördæminu þeir eru í framboði þá getur það verið tilviljunum háð hvort röð frambjóðenda úr prófkjörum haldist í kosningaúrslitum allt eftir því hvernig fylgi viðkomandi samtaka skiptist milli kjördæmanna tveggja í reynd má því segja að stjórnmálasamtök hafi haft kjördæmaskiptinguna að engu og margir kjósendur gera sér alls ekki glögga grein fyrir kjördæmamörkunum sú breyting sem hér er lögð til varðar ekki fjölda kjördæma og kallar ekki á breytingu á stjórnarskrá heldur einungis breytingu á lögum um kosningar til alþingis henni er ætlað að gera stjórnmálasamtökum sem bjóða fram í reykjavík kleift að bera fram einn sameiginlegan lista fyrir bæði kjördæmin verði þetta frumvarp að lögum er það ákvörðun hverra stjórnmálasamtaka hvort þau nýti heimildina en ef þau þau gera það mundu allir kjósendur viðkomandi samtaka í reykjavík kjósa sama framboðslistann og þar af leiðandi sömu þingmenn það mundi ugglaust ýta undir það viðhorf að þingmenn sem eru kjörnir á þing í reykjavík verði þingmenn höfuðborgarinnar allrar en ekki einungis hluta hennar eins og má ætla að af forminu til sé í dag verði frumvarpið að lögum og heimildin sem í því felst nýtt yrði efsti maður á lista tiltekinna stjórnmálasamtaka fyrsti þingmaður þeirra samtaka í því kjördæmi sem listinn fær fleiri þingmenn kjörna eða í því kjördæmi sem listinn fær hærra hlutfall sé þingmannatala samtakanna jöfn í báðum kjördæmum þá fengi næsti maður á lista það sæti sem samtökin eiga fyrst kost á í hinu kjördæminu þannig er gert ráð fyrir að á hinum sameiginlega lista sé fléttað milli kjördæma að því gefnu að framboðið fái þingsæti í báðum kjördæmum hljóti framboðið einungis þingsæti í öðru kjördæmanna er ljóst að frambjóðendur raðast í það kjördæmi í sömu röð og hinn sameiginlegi framboðslisti segir til um hið sama á við ef framboð hlýtur mun fleiri þingsæti í öðru kjördæminu en hinu fléttast þá listinn með framangreindum hætti þar til þingsæti listans í öðru kjördæminu þrjóta og raðast frambjóðendur þá í hitt kjördæmið samkvæmt röð framboðslistans í þriðju grein er kveðið á um að heildarfjöldi meðmælenda sem sameiginlegum lista í reykjavíkurkjördæmum skuli vera hinn sami og ef um tvo ólíka lista væri að ræða af ákvæðinu leiðir að ekki skiptir máli hvernig þeir skiptast hlutfallslega milli kjördæmanna samkvæmt þrítugustu og þriðju grein gildandi laga má enginn bjóða sig fram á fleiri framboðslistum en einum við sömu alþingiskosningar og enn fremur má sami kjósandi ekki mæla með fleiri en einum lista við sömu alþingiskosningar í þriðju grein frumvarpsins eru tekin af tvímæli um að bjóði samtök fram sameiginlegan lista í reykjavíkurkjördæmunum megi sami einstaklingur vera á viðkomandi lista í kjördæmunum báðum og hið sama eigi við um meðmælendur ekki er talið nauðsynlegt að gera breytingu á fyrirkomulagi yfirkjörstjórna reykjavíkurkjördæmanna samfara þessari breytingu það hefur verið skoðað sérstaklega en þannig þurfa stjórnmálasamtök sem hyggjast nýta sér þennan möguleika að leggja hinn sameiginlega lista fyrir báðar yfirkjörstjórnirnar og þær þurfa jafnframt báðar að úrskurða um gildi listans en í framkvæmd er það þjóðskrá íslands sem fengin er til þess að kanna hvort skilyrði um kjörgengi eru uppfyllt samanber fyrstu grein kosningalaga og þrítugustu og fjórðu grein stjórnarskrárinnar kjörstjórnirnar munu hvor um sig yfirfara framboðslistann samkvæmt þrítugustu og fjórðu grein laganna en komist yfirkjörstjórnirnar hvor að sinni niðurstöðu er heimilt að skjóta úrskurði þeirra til landskjörstjórnar samanber aðra málsgrein fertugustu og annarrar greinar gildandi kosningalaga það er því sett undir þennan leka með þessum hætti ef leka skyldi nú kalla ég tel virðulegur forseti að það sé mikilvægt að gera þá breytingu á kosningalögunum sem þetta frumvarp felur í sér eins og hér kemur fram í greinargerð með frumvarpinu er ætlunin sú að í raun og veru koma á því fyrirkomulagi eða gefa stjórnmálasamtökum kost á því fyrirkomulagi sem segja má að einkenni allt starf stjórnmálasamtaka í reykjavík það gera engin stjórnmálasamtök eða nær engin að ég tel mikinn greinarmun á því hvort frambjóðendur eru í framboði í reykjavíkurkjördæmi norður eða suður búseta frambjóðendanna er alls ekki látin ráða því heldur er það meiri tilviljunum háð og kosningabaráttan eins og ég sagði áðan er háð sameiginlega fyrir bæði reykjavíkurkjördæmin og það er eðlilegt að mínu viti að kjósendur í reykjavík sem er eitt sveitarfélag geti átt val um það að allir kjósendur í reykjavík geti verið að kjósa sama framboðslistann og sama fólkið á þing fyrir sig óháð því hvorum megin miklubrautar og hringbrautar það býr hér er sem sagt gerð tillaga um að þetta ákvæði verði heimildarákvæði stjórnmálasamtökum sé í sjálfsvald sett hvort þau nýta sér það menn geta velt því fyrir sér hvort það sé líklegt að það yrði gert mér segir svo hugur að flest stjórnmálasamtök mundu kjósa að gera þetta með þessum hætti þau hafa prófkjör eða forval í einu lagi og þau mundu kjósa að vera með sama listann í báðum kjördæmunum ásamt mér eru flutningsmenn að þessu frumvarpi háttvirtir þingmenn sigrún magnúsdóttir helgi hjörvar helgi hrafn gunnarsson katrín jakobsdóttir valgerður bjarnadóttir svandís svavarsdóttir össur skarphéðinsson sigríður ingibjörg ingadóttir og birgitta jónsdóttir öll þingmenn úr reykjavík og ugglaust bæði úr reykjavíkurkjördæmi norður og suður þó að ég hafi ekki gert sérstaka athugun á því ég vonast til þess virðulegi forseti að þetta frumvarp fái góða umræðu í nefnd og það verði leitað umsagna þeirra aðila sem hlut eiga að máli svo sem kjörstjórna borgarstjórnar reykjavíkur og hugsanlega stjórnmálasamtaka sem hafa boðið fram í reykjavík og vonast til þess að málið fái þar bara málefnalega og góða yfirferð að sjálfsögðu vænti ég þess og vonast til þess að það verði niðurstaða þingnefndar að leggja til að frumvarpið verði samþykkt þó að ekki sé loku fyrir það skotið að menn mundu vilja gera á því einhverjar breytingar en ég tel að það sé ágætlega unnið ég hef notið aðstoðar lögfróðra manna og fólks sem hefur reynslu af skipulagi og framkvæmd kosninga í reykjavík við að útbúa þetta frumvarp og tel að það sé sett undir alla svona helstu leka sem þarf að setja undir í máli af þessum toga en kosningalögin eru flókin og það geta auðvitað leynst einhvers staðar einhver atriði sem þyrfti að búa betur um en ég mundi leggja það í hendur þingnefndarinnar að fjalla um það ég vil þess vegna leyfa mér virðulegur forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar hygg ég eða stjórnskipunar og eftirlitsnefndar já það er sennilega stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem fer með kosningalögin eftir nýju þingsköpunum þetta ætti ég nú að kunna en legg þá til að málinu verði vísað